Pane předsedající, i já bych chtěl vyjádřit účast obětem dnešních teroristických útoků ve Štrasburku. Každopádně vás chci podpořit v tom, že jednáme, myslím si, že je důležité vyslat i tento signál. Mě na té zprávě zaujalo především konstatování, že 100 miliard EUR se vlastně nedaří uspořit díky tomu, že neprobíhá právě koordinace a spolupráce v rámci společných obranných politik. Myslím si, že toto zjištění je skutečně tím nejlepším důkazem, proč spolupracovat i na vytváření společného evropského obranného fondu. Já se přiznám, že jsem nebyl příznivcem vytváření tohoto fondu, nicméně zkušenost z Evropského parlamentu mě poučila a stal jsem se příznivcem této myšlenky. Podle mého názoru je důležité nespoléhat pouze na někoho jiného, ale být schopen i mít vlastní kapacity k realizaci obranné politiky.